Monsieur le Président, je remercie notre collègue Laura Ferrara pour son travail sur ce rapport, dont l'enjeu principal, à savoir la réparation des dommages causés à l'environnement par l'activité humaine, me tient particulièrement à cœur. On ne peut nier le fait que les mécanismes traditionnels de responsabilité prévus dans les droits civils nationaux répondent de plus en plus difficilement à cette question. Cela tient à la fois à la nature et à l'ampleur des enjeux. Ainsi, il paraît naturel qu'une action internationale concertée mobilisant l'ensemble des États soit à privilégier pour des raisons d'efficacité. Je soutiens pleinement l'objectif de ce rapport d'étendre la définition du dommage environnemental à l'air, aux écosystèmes et au paysage. En effet, la définition actuelle de la directive du 21 avril 2004 est trop restreinte, et de nombreux champs d'activité dangereux pour l'environnement ne sont pas inclus dans son champ d'application. L'environnement est notre patrimoine commun à tous, et notre seul droit sur lui est de le préserver, de le protéger et de le transmettre à nos enfants.